Deseamos que las condiciones del contrato definitivo, que se firmará en los próximos meses, sean positivas para el futuro de la empresa, y espero que el Gobierno de Alemania esté en lo cierto al considerar que ésta es la oferta más fiable para la supervivencia de la empresa. Pero, como miembro de la Comisión de Empleo y como aragonesa, en cuyo territorio se ubica la factoría de Figueruelas, actualmente una de las plantas más productivas, tengo que expresar mi preocupación por el destino de los trabajadores.

Somos conscientes de que, para salvar la empresa, es necesario acometer una profunda reestructuración, y de que esta reestructuración afectará a nuestros trabajadores, pero esperamos que este plan se haga con criterios económicos y productivos, intentando alcanzar la mejor solución para todos. Confiemos en que, en los próximos meses, los gobiernos de los países afectados se impliquen junto con Europa.